Domnule președinte, domnule comisar și stimați colegi, cred că în orice țară dacă mergem pe stradă să întrebăm cetățenii vreți să fie stat de drept la dumneavoastră?

Problema care este și care a fost atinsă de foarte mulți colegi aici cum definim statul de drept? Pentru că avem constituții, avem constituții și un coleg din Cehia spunea voința poporului, democrația, până la urmă, e voința poporului dacă constituția este respectată, dacă Curtea Constituțională din acel stat aprobă, verifică și atestă toată legislația care e votată în Parlament o instituție votată tot de popor atunci este respectat statul de drept.